Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je voudrais d'abord féliciter notre rapporteure, Marisa Matias, pour le travail qu'elle a accompli, ainsi que le Conseil et la Commission, puisque nous avons enfin trouvé un accord sur cette directive particulièrement importante qui porte

Néanmoins, c'est une étape avec un renforcement des inspections envers les fabricants de principes actifs.

Nous réclamons la sécurité, qui nous impose d'identifier les responsabilités de chacun d'un bout à l'autre du processus les fabricants, les grossistes, les importateurs parallèles, les courtiers et les distributeurs. La sécurité qui nous impose également d'assurer la traçabilité de chaque boîte de médicaments prescrits. Et là, j'aurais voulu qu'on aille plus loin. Et au delà des dispositifs de sécurité qui garantissent l'authenticité, l'identification de chaque emballage, la sécurité exige aussi la limitation des manipulations de réemballage des boîtes, qui passent entre les mains des importateurs parallèles.

C'est important parce que, aujourd'hui, nous avons affaire à un véritable fléau qui touche à la santé publique. Il est important que même les pharmaciens puissent s'approvisionner dans des circuits de qualité garantie.

Il va falloir vraiment contrôler ce qui sera appliqué à partir de cette directive.